Como víctimas europeas, creo que esos dos policías de la embajada española en la ciudad de Kabul merecen ser recordados en este debate sobre víctimas del terrorismo.